Wir haben heute eine ziemlich intensive Diskussion darüber gehabt, wie wir den Rat bei Einsparungen im Haushalt 2011 unterstützen können, und unter anderem ist natürlich auch der diplomatische Dienst, der jetzt neugestaltet wird, sehr intensiv diskutiert worden. Glauben Sie, dass wir im Bereich der Vereinten Nationen Anstrengungen unternehmen können, um die Dienstposten effizienter zu gestalten, damit die Europäische Union hier mit einer Stimme spricht, und dass wir damit auch Ressourcen einsparen können, die wir in anderen Bereichen sehr gut nutzen könnten?